Ja, Voorzitter, inderdaad, ik heb een punt van orde. Ik doe een beroep op uw voorzitterschap. We hebben een goed gebruik in deze zaal dat wij ons onthouden van het exposeren van allerlei pamfletten en andere documenten.

Dus mijn vraag aan u is, Voorzitter wilt u dat goede gebruik handhaven en deze pamfletten laten weghalen?